Już dzisiaj Unia Europejska ma najbardziej ambitną politykę klimatyczną na świecie, dlatego też nie uważam, że powinniśmy w Nowym Jorku składać kolejne deklaracje związane z podniesieniem poziomu ambicji. Proszę zwrócić uwagę, że nadmiernie restrykcyjna polityka klimatyczna Unii Europejskiej doprowadziła już do spadku konkurencyjności europejskiego przemysłu. Czy Państwo nie widzą na przykład co dzieje się w branży stalowej?

W związku z ucieczką emisji, następuje również ucieczka miejsc pracy, a więc wzrasta bezrobocie. Mówimy o celach klimatycznych, więc należy powiedzieć również o ubóstwie energetycznym. W Unii Europejskiej pięćdziesiąt cztery miliony ludzi cierpi z powodu ubóstwa energetycznego.

Jestem jak najbardziej za tym, żeby chronić klimat, ale transformacja klimatyczna musi być sprawiedliwa, musi uwzględniać zróżnicowane miks energetyczne państw członkowskich, takich na przykład jak Polska, która ma miks energetyczny oparty na węglu.